importanti dalla semplificazione, alla velocizzazione delle procedure di spesa, al buon utilizzo delle risorse comunitarie che considero un fatto positivo.

Noi invece vogliamo l'Europa della crescita, dello sviluppo, del lavoro e, soprattutto, dell'occupazione giovanile.